Ich wünsche mir, dass eine breitere Öffentlichkeit über die Möglichkeit, ihre Probleme im Parlament vorzubringen, Kenntnis bekommt. Dies gerade angesichts des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon. Herr Bürgerbeauftragter, Ihnen wünsche ich auf jeden Fall eine noch wesentlich erfolgreichere Arbeit als bisher.